Dat er een onafhankelijk objectief Europees onderzoek van elke nucleaire installatie komt, is heel positief want het versterkt het Europees energiebeleid.

U hebt uitgelegd waarom en we hebben daar begrip voor.

Dan dient zich natuurlijk een uniek moment aan om over te schakelen op hernieuwbare energiebronnen. Het is duidelijk, en collega Leinen heeft het daarstraks gezegd, dat op dat ogenblik een oplossing zich eerst en vooral op het Europese niveau aandient, dat we naar gezamenlijke Europese investeringen zullen moeten gaan, gecoördineerde investeringen en ook naar gezamenlijke Europese financiering via projectobligaties.